Hat es nicht schon seit Jahrzehnten Zwangsumsiedlungen der Urbevölkerung aus West Papua weg gegeben, die im Grunde dazu geführt haben, dass mittlerweile die Urbevölkerung eine Minderheit bildet?